Monsieur le Président, la différence de ton des urgences de ce matin montre combien, ici, tous les pays ne sont pas traités à la même enseigne par certains. Il y a les pays amis, partenaires et les autres. La lettre envoyée par l'ambassade saoudienne est un morceau d'anthologie. Le pays serait dans une phase de réformes massives.

En effet, les femmes vont enfin avoir le droit de conduire.